Ja, hvala. Jaz mislim, da se moramo o tej zadevi resno pogovoriti in zato, v skladu s poslovnikom predlagam, da na naslednji seji opravimo razpravo o tem. Kajti gre za izjemno velike kršitve človekovih pravic. Pravic bolnikov, stigmatizacije, zapiranje in veste, mene bi zelo skrbelo, če bi bila ministrica vašega resorja, in če bi videla na portalu Erar pika si, da je visoka uradnica, ki presoja o tem, ne bomo o imenih tokrat, pa si poglejte. Ima svoj espe, med katerimi so glavni plačniki Ministrstvo za zdravje in Javna agencija za varnost prometa. Prosim, da malo pogledate, kaj se zares dogaja. In me zanima tudi, kdo bo sprejel odgovornost za tožbe civilne družbe, ki se že pripravljajo, kajti kolikor vem, zbirajo vse primere - je nemogoče, veste, po eni strani dovoliti hrano, po drugi strani pa ljudi ustavljati zaradi metabolitov, ker so jedli kruh pred par dni. Veste, to so stvari, ki so nedopustne. Zakaj pa vaši uradniki imajo espeje, kjer hkrati dobivajo honorarje z Javne agencije za varnost prometa in z Ministrstva za zdravje? Tukaj bi pa jaz iskala odgovore na vprašanja, ki sem vam jih postavlja, in tukaj ste vi kot minister osebno odgovorni. Že govorijo novinarji in lahko si preberete: "Farmacevtski puč na uradniški pogon." In uradnike imate prav v vašem resorju, ki enostavno kršijo človekove pravice uporabnikov, stigmatizirajo bolnike in enostavno zakonodaja ni usklajena. Na enem koncu Slovenije je nekaj samo prekršek, drugje ljudje morajo in a veste, koliko denarja se zapravi za pregon teh ubogih revežev. Namesto da bi policija, sodstvo, tožilstvo preganjalo dejansko kriminalce in zločince, prenaša preganja prekrškarje, ki mogoče uporabljajo samo, industrijsko konopljo. In CBD, ki sploh ni psihoaktiven, bi zdaj na vašem ministrstvu radi imeli sintetične. Dajte malo strokovnjake povprašati. Jaz nisem, ampak sem se zelo veliko pogovarjala z njimi in to, kar se dogaja, veste, je rdeči alarm, ki se bo razbil tudi ob vašem ministrstvu, če ne boste malo pogledali navzdol, pa pogledali, kdo vam svetuje pa kaj počne. Zahtevam razpravo, hvala.